virðulegi forseti ég tala í annað sinn um rannsóknarskýrslu alþingis í fyrri ræðu minni fór ég yfir það hvað alþingi og löggjafarvaldið er óvarið gagnvart utanaðkomandi áhrifum og ætla ekki að fara yfir fleiri punkta varðandi þessi málefni því eins og flestir vita hugsa bankarnir á grundvelli evrópusambandsreglna í fimmtánda kafla skýrslu rannsóknarnefndarinnar kemur fram að nefndin hafi sérstaklega tekið til athugunar hvernig starfsheimildir lánastofnana varðandi sjö tiltekin atriði hefðu breyst í kjölfar aðildar íslands að e e s samningnum ég minni enn á ný á að e e s samningurinn var löggiltur í tíð ríkisstjórnar sjálfstæðisflokks og alþýðuflokks á sínum tíma því ekki samfylkingar og krata er mikið til evrópu þannig að þarna er upphafið að því hruni sem við stöndum frammi fyrir í skýrslunni kemur fram að fyrsta breytingin hafi falist í auknum heimildum lánastofnana til að fjárfesta í ótengdum atvinnurekstri önnur heimildin fólst í auknum heimildum til lánafyrirgreiðslu til stjórnenda þriðja heimildin í auknum heimildum til að fjárfesta í fasteignum félögum og félögum um fasteignir sú fjórða í auknum heimildum til að veita lán til að kaupa á eigin hlutum sú fimmta í minni kröfum um rekstrarfyrirkomulag verðbréfafyrirtækja sú sjötta í auknum heimildum til að reka vátryggingafélög og sú sjöunda í auknum heimildum til að fara með eignarhlut í öðrum lánastofnunum virðulegi forseti þarna liggur þetta í nokkrum línum fyrir hvað gerðist hér á landi hvers vegna bankarnir féllu hvers vegna þetta þjóðfélag fór á hausinn þarna er þetta í sjö liðum samkvæmt evrópureglum sem voru lögleiddar blindandi í gegnum alþingi þarna stendur þetta g þarna stendur þetta í skýrslunni í hverjum pósti í kafla fjórðu hömlulaus eftirgjöf á fjármálasviðinu sem var í framhaldi af því að e e s samningurinn var lögfestur hér á landi var sú ástæða þess að íslenskir bankamenn nýttu upp í topp þau tækifæri sem lögin veittu það segir síðan í skýrslunni með leyfi forseta og nú bið ég þingmenn að hlusta vel í öllum þessum tilvikum voru reglurnar rýmkaðar og athafnaleysi lánastofnana aukið verulega lágmarkskröfur tilskipana evrópusambandsins um starfsemi lánastofnana fjölluðu ekki beinlínis um þessar auknu starfsheimildir íslandi var því ekki skylt vegna e e s samningsins að auka starfsheimildir innlendra lánastofnana á þennan hátt heldur var af samkeppnisástæðum talið nauðsynlegt að löggjöfin yrði sambærileg um þessi atriði og í helstu nágrannalöndunum virðulegi forseti að mínu mati brást löggjöfin þarna algerlega því að íslendum var ekki skylt að ganga fram með þessum hætti löggjöfin gat dregið úr þessu og haft þetta ekki eins opið og var það er þannig að síðan alþingi íslendinga samþykkti á þessum tíma lög samkvæmt þessum ýtrustu reglum þá velti ég því fyrir mér hvers vegna sótti alþingi sér ekki ýtrustu ráðgjöf varðandi innleiðingu þessara tilskipana og þessarar reglugerða sem evrópusambandið fól okkur að innleiða það er ekki búið að styrkja lagasvið alþingis enn þá þetta gerist þarna á árinu nítján hundruð níutíu og þrjú og það er ekkert búið að vinna að því að styrkja hér lagasetningarvaldið það er ekki búið að koma á hvorki lagaráði né lagaskrifstofu það starfar ekki prófessor í lögum við alþingi þetta er svo bagalegt og þessu verðum við að breyta löggjöfin er einn hluti þrígreiningar ríkisvaldsins og löggjöfin skal starfa óháð framkvæmdarvaldinu og dómstólunum við vitum að þetta stendur í stjórnarskránni en af hverju er þessu þá ekki framfylgt með þessum hætti það er grafalvarlegt þegar löggjafinn lætur með þessu móti undan þrýstingi frá þrýstingi jafnvel utan úr samfélaginu því talsmaður viðskiptaráðs lét hafa það eftir sér á sínum tíma fyrir bankahrun að alþingi hefði farið í níutíu prósent tilvika að tillögum ráðsins í lagasetningu þetta er eins og maður sé staddur í miðri martröð virðulegi forseti þetta viðhorf að það sé hægt að panta lagasetningu er stórhættulegt og ég hef kallað það kranalagasetningu því hef ég lagt fram frumvarp um lagaskrifstofu hér á þingi og vona ég að það frumvarpi fái framgöngu og verði fljótlega að lögum mig langar að lokum að segja þetta rænir þú banka um hábjartan dag og hótar ofbeldi verður þér stungið í gæsluvarðhald þar til dómur fellur tæmir þú banka innan frá og kemur heilli þjóð á hausinn þá er þér hampað og flytur lögheimilið til útlanda við getum haft áhrif á framtíðina stöndum saman að því að byggja mannvænlegt samfélag